Rezolucja, którą, mam nadzieję, jutro przyjmiemy, a której jestem współautorem, oczywiście tkwi korzeniami w historii, ale musimy wyciągnąć wnioski na przyszłość z tych dramatycznych w skutkach wydarzeń kosztujących życie milionów ofiar. Pakt Ribbentrop Mołotow, który jest symbolem sojuszu dwóch totalitaryzmów, nie może być zapomniany i musi stanowić naukę na przyszłość, bowiem wszyscy, którzy ignorują radykalizmy, nacjonalizmy rzeczywiście pozwalają na to, żeby to co wydarzyło się w Europie dwudziestego wieku, te dramaty mogły powtórzyć się w przyszłości. Nie wolno na to pozwolić, nie ma na to zgody.

Tej wolności w Europie musimy bronić, ostro reagując na radykalizm.